Monsieur le Président, pour paraphraser l'ancien président français Jacques Chirac, la maison brûle.

Chacun le sait, les objectifs de Paris ne sont pas suffisants, le Programme des Nations unies pour l'environnement estime d'ailleurs qu'il faudra tripler les efforts pour limiter le réchauffement à 2 degrés et pour un degré et demi c'est fois 5 carrément. Il s'agira donc, à New York, de déterminer les moyens ensemble d'aller plus vite, d'aller plus fort. Et puis surtout, et sachant que nous ne représentons que 9 pour cent des émissions mondiales, de montrer aux autres, aux principaux pays pollueurs, par l'exemple, que relever l' ambition climatique c'est booster nos économies et pas l'inverse.